Dzisiaj pojawia się szansa na zmianę tej sytuacji, trudnej dla państwa, ale jeszcze trudniejszej przecież dla jego obywateli.

Chcę jednak powiedzieć, że wybory to nie jedyny warunek tego, aby w państwie zapanowała demokracja i praworządność. Muszą nastąpić działania na rzecz odbudowy instytucji państwa demokratycznego, a także upodmiotowienia obywateli, budowy społeczeństwa obywatelskiego.